Voorzitter, er is net gesteld dat de landbouwcommissie met 53 vergaderingen over deze hervorming van het landbouwbeleid al heel lang discussieert, en dat klopt.

Zijn de voorstellen eerlijk? Nee! Als je gaat kijken naar ontwikkelingslanden er zijn nog steeds exportsubsidies zijn mogelijk.

De dertig procent vergroening is vrijblijvend!

We hadden kritiek op het commissievoorstel. Dat was al een compromis.